utanríkisnefnd hefur fjallað um þetta mál umsagnir um málið bárust nefndinni frá félaginu ísland palestína landlækni rauða krossi íslands og þróunarsamvinnustofnun íslands að athuguðu máli þá telur nefndin rétt að þessu máli verði vísað til ríkisstjórnarinnar